mikið er ég glöð hér stend ég til þess að tala fyrir þingsályktun um að alþingi feli hæstvirtum iðnaðar og viðskiptaráðherra ragnheiði elínu árnadóttur að taka til endurskoðunar lög og stjórnvaldsfyrirmæli sem snúa að veitingu rekstrarleyfa fyrir veitingastaði í þeim tilgangi að koma í veg fyrir rekstur veitingastaða sem gera út á nekt starfsfólks og aðgang að því í einkarými um er að ræða svokallaða kampavínsstaði tillagan gerir ráð fyrir að ráðherra greini alþingi frá tillögum sínum eigi síðar en fyrsta

ég viðurkenni það að það var kannski fákunnátta mín um það hvernig ætti að finna fleiri flutningsmenn að það varð ekki að allir kæmu að þessu eða fleiri aðilar og þykir mér það miður því að ég veit að einhverjir þingmenn framsóknarflokksins hefðu viljað vera með á þessari tillögu og jafnvel fleiri en ég tek þessa sök á mig í þessari ræðu gæti ég farið í lagatæknilega umræðu um hverju þarf að breyta en greinargerð með þingsályktunartillögunni fer vel yfir lagaumhverfið þróun laga á þessu sviði og núverandi lagaumhverfi því ætla ég ekki að gera það en vísa til greinargerðarinnar breytingarnar sem farið er fram á eru til þess ætlaðar að stjórnvöld sveitarstjórnir og lögregla geti beitt sér þegar rökstuddur grunur leikur á ólöglegri starfsemi í tengslum við þessa staði ef einhver efast um það að það fari fram ólögleg starfsemi á þessum stöðum get ég vitnað í fréttaflutning sem vitnað er til í þessari greinargerð sem fram hefur komið bæði í fréttablaðinu á stöð tvö og á grapevine en það var líka af tilviljun sem stöð tvö birti í gærkvöldi frétt sem tengist einmitt kampavínsstöðum þar sem voru teknar upptökur af því þar sem ein starfskona þessara staða bauð upp á vændi og nekt sína sem bæði er algjörlega bannað samkvæmt íslenskum lögum ef fólk því efast er alltaf hægt að fara í fjölmiðla og sjá hið sanna þessir kampavínsstaðir og áður nektarstaða hafa í gegnum árin unnið deilur við stjórnvöld við bæði lögreglu og sveitarstjórnir með úrskurðum ráðuneyta vegna þess að lögin eru ekki nógu skýr þeir eru að bjóða upp á starfsemi sem er lögleg þó að annað sé í boði til að mynda hefur lögreglan fengið á sig úrskurð í svokölluðu strawberries máli þar sem lögreglan lokaði þeim stað árið tvö þúsund og átta staðurinn kærði til ráðuneytisins og fékk á sig og vann málið vegna þess að það var ekki í verkahring lögreglunnar að sitja sér af himinháu verði á kampavíni eins og segir í úrskurðinum sem er ansi sérstakt staðurinn opnaði því aftur þó svo að lögreglan hafi í sínum málflutningi reynt að sanna að kampavínið væri gjaldmiðill fyrir vændið sem hann svo sannarlega er reykjavíkurborg hefur líka fengið á sig úrskurði um að borgin megi bara gefa umsagnir um opnunartíma staða og staðsetningu en hún má ekki skipta sér af eðli starfsemi sem þar fer fram né taka tillit til ótal kvartana og lögregluskýrslna við megum ekki segja í okkar úrskurði að ákveðin starfsemi sé andstæð málsmeðferðarreglum borgarinnar sem bannar nektardans á svona stöðum það er alveg ótrúlegt að núna í þessum nýlegu úrskurðum innanríkisráðuneytisins komi það svona skýrt fram að það er

í austurstræti og líka á lækjargötu og uppi í ármúla það er ekkert að staðsetningunni og ekkert að opnunartímanum en við megum ekki segja samkvæmt úrskurði að þetta sé andstætt málsmeðferðarreglum og almannahagsmunum það er hægt sem sagt að breyta lögunum og tala skýrar en það þarf smáyfirlegu sérfræðinga og raunar hafa lögfræðingar alþingis á nefndasviði ákveðnar hugmyndir um það hvernig hægt er að breyta lögunum ég

stutta svarið er það að kampavínsstaðir koma ekki bara óorði á kampavín þeir markaðssetja og klámgera kynlíf og konur og vinna þannig markvisst gegn réttindum kvenna því að þetta snýst fyrst og fremst um réttindi kvenna yfir lífi sínu kampavínsstaðir markaðssetja konur og líkama þeirra sem er þá falur fyrir fé til þess að uppfylla kynferðislegar langanir þeirra ekki þarfir hvað segja þá eigendur staðanna nei þeir eru ekki að selja konur það er bara kampavínið sem er til sölu ef þú drekkur flöskuna á fimmtán mínútum kostar hún tuttugu þúsund en ef þú drekkur sömu flösku á klukkutíma kostar hún sextíu þúsund þannig að það fer eftir því hversu hratt þú drekkur hvað flaskan kostar og það segir manni hvað þessir staðir eru að leika á okkur löggjafarvaldið mér finnst þeir bara vera að gera lítið úr löggjafarvaldinu og fara hringinn í kringum lögin og við getum ekki beitt okkur lögreglan getur það ekki og sveitarfélögin geta það ekki markaðsöflin eru bara fljótari en við en ekkert endilega klárari þeir eru alla vega sneggri og við eigum bara að læra af þessum markaðsöflum og sýna sambærilegan viðbragðsflýti og breyta orðalagi þegar það er hægt eins og í þessu tilfelli það er ólöglegt að selja fólk og kaupa fólk og það er algjörlega skýrt í lögum í fréttum í dag er sagt frá því að tíu karlar séu ákærðir af áttatíu og sex kaupendum vændis sem teknir voru nýlega ætli þetta séu allt bara svona perrar sem bara verði að fá það og því mjög mikilvægt að hafa svona starfsemi svo er ekki þetta eru bara karlar eins og sitja á alþingi þetta eru bara venjulegir heimilisfeður oftast giftir menn markaðssetningin gengur út á þá eins og ótal rannsóknir sýna á kaupendum kynlífsþjónustu og vændis það eru giftir menn fyrst og fremst sem kaupa þessa þjónustu þetta er ekki svona þjónusta við perra til þess að losa um þannig að þeir fari eitthvað annað hvaða konur er verið að selja eru þetta íslenskar konur já þetta geta verið dætur okkar og systur en nei þær konur sem verið er að selja á þessum stöðum sem um ræðir eru aðallega konur frá rúmeníu hvíta rússlandi og öðrum fátækum löndum þær eru ginntar með góðu lífi á vesturlöndum þær eru gerðar að kynlífsþrælum þar til þær hlýða í einu og öllu það er unnið svo markvisst með þessum konum að þær geta meira að segja farið og leikið hamingjusömu hóruna nokkuð sannfærandi við skulum muna það að ísland var einu sinni svona fátækt land bara fyrir nokkrum áratugum síðan hvað hefði okkur fundist um það ef ömmur okkar hefðu verið seldar til nýlenduþjóðanna sem þá áttu pening mér finnst það ekki sjálfri góð tilfinning ef stebba amma eða sigríður amma hefðu verið teknar með þessum hætti og seldar til þeirra sem áttu pening þá en þegar þær voru ungar konur var ísland fátækt eins og rúmenía er í dag það er nefnilega mjög hollt fyrir okkur að setja okkur sjálf í þessi spor sem þessir þolendur mansals eru að upplifa vegna þess að þetta fólk er alveg sama fólk þó að það búi við félagslega erfiðleika og búi í fátækum ríkjum þá er þetta fólk jafnmikið fólk eins og við sem hér erum í landi mikillar velmegunar vilhjálmur gæti bara verið í öðru landi eða steinunn þóra hún gæti bara verið kládía einhvers staðar í suður evrópu og svo framvegis við verðum að passa okkur á því að horfa ekki á þetta fólk sem annað fólk en okkur

og það ættum við öll að geta verið sammála um en kampavínsstaðirnir sem markaðssetja konur markaðssetja um leið kynlíf þeir eru hluti af klámvæðingunni sem tekur gleðina frá þeim sem ekki uppfylla staðalmyndina sem er til sölu því að það er aldrei verið að selja til dæmis konur eins og mig kynlíf er ekki síður fyrir okkur sem erum hundrað kíló og komin á virðulegan aldur og við eigum að berjast fyrir rétti okkar sem erum ekki samkvæmt staðalmyndinni og gegn klámvæðingunni sem gerir svo lítið úr þessum mikilvæga þætti í lífi okkar mér finnst að það eigi að vera verkefni okkar já ég vona að við getum breytt lögum til þess að loka á þessa ólöglegu starfsemi við þurfum að vera viðbraðgsfljótari og breyta orðalagi í lögunum þingsályktunin gerir ráð fyrir að ráðherra skili tillögum fyrsta apríl en ég vona að tillögurnar verði tilbúnar fyrr og við sýnum þeim sem hafa alltaf verið að leika á okkur að við getum líka verið viðbragðsfljót og snögg og það eru hugmyndir að lausnum löggjafinn og stjórnvöld hafa nokkuð rúmt svigrúm til þess að stöðva starfsemi sem þessa á grundvelli almannahagsmuna svo fremi sem lög og stjórnvaldsfyrirmæli eru skýr og nægilega vel úr garði gerð og gætt sé eðlilegs meðalhófs við getum sem sagt gert þetta en þurfum að breyta lögunum við eigum að koma í veg yfir að ólögleg starfsemi þrífist á veitingastöðum sem bjóða upp á ólöglega starfsemi undir yfirskyni kampavíns eða einhvers annars sem markaðssérfræðingarnir finna upp á það á ekki að vera hægt að kaupa aðgang að fólki í einkarými í kynferðislegum tilgangi sem er fyrst og fremst markmið þessara staða mér finnst að konur kampavín og kynlíf eigi miklu betra skilið en það sem í boði er á þessum svokölluðu kampavínsstöðum borgarinnar og þess vegna vona ég innilega að þingheimur samþykki þessa tillögu þó að ég verði fjarstödd eru á tillögunni margir góðir samflutningsmenn sem ég vona að verði til þess að þessi tillaga verði samþykkt og við breytum lögunum og sýnum að við erum líka svolítið bara klár